Acțiunile de intimidare a opoziției din Ucraina și tratamentul la care este supusă Iulia Timoșenko confirmă acest lucru.

Au pus, astfel, în pericol încheierea acordurilor de liber schimb și de asociere cu Uniunea. Guvernul Filat a fost un guvern de succes, singurul care a reușit să ducă la bun sfârșit lungul șir al reformelor necesare pentru a scoate țara din izolare și a o îndrepta spre UE.